Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, à mon tour de saluer l'imagination et les efforts dont nos institutions ont pu faire preuve pour dégager, par des techniques budgétaires, comme l'a rappelé le président Lamassoure, comme par miracle, les sommes très importantes qui correspondent à la deuxième phase du plan de relance économique, les 2

Une question je souhaiterais solennellement comprendre quelles sont les perspectives que notre Union va adopter pour la politique de cohésion et pour les Fonds structurels, qui constituent, semble t il, un élément qui se trouve dans l'œil du cyclone de certains partenaires de l'Union européenne. Je crois que c'est une preuve de ce qui se passe en Europe.